Madame la Présidente, c'est vrai que la vie publique réserve parfois des paradoxes, être ici sous la voûte du Parlement européen, alors que celle de Notre Dame vient de s'effondrer.

afin de permettre la mise en œuvre des mesures arrêtées au niveau international après la crise financière est une étape importante voulue par le comité de Bâle et par le Conseil de la stabilité financière. L'étape qui sera franchie est importante pour réduire les risques susceptibles de se développer au sein du système bancaire. Ce paquet renforcera le cadre relatif à la résolution des défaillances bancaires. Il exigera de la part des établissements d'importance systémique mondiale une plus grande capacité d'absorption des prêts et de recapitalisation. Je vais m'arrêter là.